Madame Jazlowiecka, c'est une question également très importante que de trouver le bon point d'équilibre entre ce que nous faisons dans chaque pays, avec beaucoup de courage de la part des gouvernements, pour maîtriser les finances publiques, assainir

Mon opinion, c'est qu'il est temps de bâtir une initiative européenne de croissance et de mettre ensemble, dans un plan proactif, des mesures de court terme, comme celles qui ont été prises ou qui sont en train d'être prises pour faire redémarrer le secteur interbancaire, et cela a été le rôle très important de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne d'investissement, comme la réorientation

Ce sont des mesures de court terme. Et puis le moyen terme, parce qu'il faut le temps de voter les textes, c'est l'écosystème que nous créons ensemble avec cette cinquantaine de mesures facilitatrices pour le marché intérieur. La mobilité, l'investissement, l'innovation, le capital risque, et Madame, au milieu de ces mesures, il y a le secteur que vous évoquez et qui est pour moi très important.

Toutes les entreprises d'économie solidaires pour lesquelles nous avons déjà mis sur votre table le statut d'un nouveau véhicule financier le Fonds d'investissement solidaire. Plus récemment, le statut de la Fondation européenne. Et nous allons continuer à aider ce secteur qui est pour moi très important. Il s'agit bien d'entreprises rentables, mais il s'agit aussi d'entreprises qui ont une éthique particulière, soit dans la composition de leur personnel, par exemple des personnes handicapées ou en insertion, soit dans les marchés qu'elles essaient de conquérir sur le plan social ou environnemental.